Jsem přesvědčen, že tento systém nebo tento způsob lovu drancuje a poškozuje oceány a moře, že narušuje tamní ekosystém, narušuje strukturu dna a zabíjí i ty druhy, které v zásadě nejsou předmětem lovu, a je dobře, že my jako Parlament jasně vysíláme signál, že nepodléháme lobbistickým zájmům, lobbingu a snažíme se přistupovat k životnímu prostředí tak, abychom ho chránili. To je tedy důvod, proč jsem zprávu nakonec podpořil. V případě, že by prošly některé návrhy, které podporovaly právě rybolov elektrickým proudem, pak bych pro tuto zprávu nehlasoval, protože podle mě je opravdu velmi důležité přistupovat k životnímu prostředí šetrně. Je to jedna z evropských hodnot chránit životní prostředí, zachovávat je pro další generace.